Nos échanges ont été quelquefois vifs, mais les résultats sont là.

Ce rapport et son annexe nous donnent à voir combien les droits fondamentaux sont bafoués à l'intérieur de l'Union européenne, et la situation s'aggrave, du fait notamment de la crise financière et de l'incapacité de l'Union européenne et de ses États membres à y faire face. Une résolution alternative cherche à vider le rapport de son contenu en nous expliquant que ces violations relèvent de la compétence des États.

Mais les traités, c'est aussi l'article2 ce sont aussi ces valeurs dites européennes, mais en réalité universelles. Et respecter ces valeurs, c'est faire en sorte que les droits fondamentaux, que les droits des femmes et des hommes qui vivent sur le territoire de l'Union européenne, soient aussi bien protégés que les marchandises et les capitaux.

Et il n'est guère étonnant, dès lors, que tant de nos concitoyens ne voient plus dans le rêve européen qu'un horizon éloigné. Ce rapport trace des pistes pour que ces valeurs prennent enfin corps, et je m'en félicite.

Cela veut dire que les droits économiques et sociaux doivent être aussi bien respectés que les droits civils et politiques. Le rapport est un peu faible dans l'équilibre en ce domaine, c'est pourquoi j'ai présenté quelques amendements en ce sens, et j'espère que certains seront adoptés.

En période de crise, ce sont les plus vulnérables qui trinquent, qu'il s'agisse des personnes âgées, des handicapés, des migrants, des Roms, des femmes ou des LGBT, tout ce que veut faire disparaître la résolution alternative.